Tisztelt Elnök Úr, Biztos Úr, tisztelt Képviselőtársaim! A megoldandó probléma súlyához képest sokan így az Európai Parlament képviselői is jóval többet vártak az ENSZ fenntartható fejlődésről szóló konferenciájától. A Földünk fenntarthatatlan kizsákmányolásának riasztó következményei ma már mindenki számára ismertek, a folyamatok visszafordítására pedig rendelkezésre áll a szükséges technológia és tudás. Sajnos a politikai szándék még mindig hiányzik, a cselekvés gyakran akadozik. A Rióban elfogadott hangzatos célok megvalósítása tehát továbbra is közös felelősségünk.

A Rió20 konferencián felszólaló, Magyarországot képviselő Áder János köztársasági elnök úr, aki elődöm volt itt az Európai Parlamentben, úgy fogalmazott a fenntartható fejlődés rólunk és gyermekeinkről, az életünkről, a jövőbeni esélyeinkről szól.

Képzeljék el, tisztelt képviselőtársaim, azt a helyzetet, amikor gyermekek tíz és százmilliói nem jutnak majd ivóvízhez, és ennek következtében a gyermekhalálozási arányok tovább romlanak ezen a földön. Ezt a felelőtlenséget nem vállalhatjuk magunkra. Úgy érzem a politikusoknak és a gazdasági vezetőknek ezen a téren azonnali cselekvésekre van szükségük. Sokkoló adat, miszerint ma a világ kórházi ágyainak a felét a rossz minőségű ivóvíztől megbetegedett emberek foglalják el, és évente közel 2 millió 5 év alatti gyermek áldozata az ivóvízellátás és a szennyvízkezelés problémáinak. És akkor még nem beszéltünk azokról az emberekről, főként a harmadik világban, akik el sem jutnak a kórházba, hogy egyáltalán kórházi ellátásban részesüljenek. Úgy halnak meg, hogy a statisztikai adatokban nem is szerepelnek. Az Európai Unió idejekorán felismerte a víz stratégiai jelentőségét, és élen jár a fenntartható vízgazdálkodáshoz vezető úton. Az Unió azonban önmagában kevés ahhoz, hogy önmaga oldja meg a vízellátás globális problémáit. Éppen ezért elemi érdekünk, hogy hatékony nemzetközi együttműködés jöjjön lére a vízpolitikában, mielőtt még ennek hiánya migrációs hullámokat indítana, és vízért folyó háborúk fenyegetnének bennünket.

Nem szeretném, ha a gyermekeim olyan világban nőnének fel, ezért úgy érzem, utolsó pillanatban vagyunk, mindenkinek cselekednie kell.